Elnök úr, A 2020 utáni Európai Unió pénzügyi kerete fogja meghatározni azt, hogy milyen szerepet tölt be majd az EU a polgárok életében. Ezért fontos fenntartani a közös költségvetés jelenlegi forrásainak összegét az Egyesült Királyság kilépésének dacára. Azt gondolom, hogy a tagállamoknak is be kell látniuk nagyobb hozzájárulásra van szükség, ha eredményeket akarunk elérni. A legfontosabb közös politikáink jelentik ugyanis a polgárok számára az EU t. Ha csökken a kohéziós vagy a mezőgazdasági politika jelentősége, továbbá az EU nem tud értékelhető intézkedéseket előidézni a társadalmak számára fontosnak tartott területeken, akkor mi marad? Az uniós intézmények fenntartása a polgárok szemében önmagában nem érték, csak akkor, ha azok megfelelő eszközök révén javítani tudnak az életükön, ezért akár a digitális gazdaságra, akár az elmaradott térségek felzárkóztatására, akár az európai élelmiszer termelésre gondolunk, az EU és az európaiak jövőjéről beszélünk.